Žiaľ, z americkej administratívy nikto a ani samotný americký prezident nepovedal, prepáčte, že sa to stalo, a tak tu dnes hovoríme o tom, aké sú vlastne následky.

úprimne, diplomat tak akosi počíta s tým, že v diplomatickej službe sa mu môže pritrafiť, že sa stane obeťou špionáže. Ale čo tak následky pre radových občanov? Čo tí ľudia, ktorým niekto vošiel do ich životov cez internet, cez fotografie, jednoducho sa vŕtal v ich životoch? Ako by sa nám páčilo, keby nám niekto, koho označujeme za priateľa, vošiel do našej domácnosti, keď tam nie sme, a tajne nám v tejto domácnosti chodil a pozeral si, čo všetko sa v našom živote deje?